Want wie durfde er te investeren in een land waar de noodtoestand van kracht is en wie gaat daar nog op vakantie?

En natuurlijk hoort Europa dan een buurland te helpen, zeker een buurland dat zich ontworsteld heeft aan de dictatuur. Het is echter zeer zorgwekkend om te zien dat onze delegatie nauwelijks weg was, of president Morsi gaf zichzelf extra bevoegdheden. Dat die bevoegdheden grotendeels weer zijn teruggedraaid, neemt mijn zorg niet weg. De aangekondigde wet op de financiering van ngo's is een niet te missen signaal dat de regering Morsi probeert het maatschappelijk middenveld onder controle te krijgen. Zimbabwe heeft ook zo'n wet en dat land is niet het goede voorbeeld. En dan dit weekend, de herbevestiging van de doodstraf van 21 burgers. Ook dat maakt ons ongelooflijk ongerust. Ik heb eerder voorgesteld president Morsi hier in dit Parlement te ontvangen. Ik vind dat nog steeds een goed idee.

Dan zou ik hem directe vragen willen stellen. Hij hoort zich primair aan zijn eigen mensen te verantwoorden, maar dit Parlement wil ook weten hoe hij eigenlijk reële democratie in Egypte wil organiseren.

Klopt dat?

Ik wil dat land graag economisch en maatschappelijk erbovenop helpen, maar kan het nu onder de gegeven omstandigheden?